málshefjandi er háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hæstvirtur forsætisráðherra verður til andsvara hin síðari hefst um klukkan eitt þrjátíu að loknu hádegishléi og er um rannsókn á bankakostnaði og samkeppnishindrunum málshefjandi er háttvirtir þingmenn jóhanna sigurðardóttir hæstvirtur viðskiptaráðherra verður til andsvara umræðurnar fara fram samkvæmt fyrstu málsgrein fimmtugustu grein